Cette question a notamment été motivée par l'annonce de la Commission que ce programme emblématique servira également à financer de nouvelles initiatives, comme le corps européen de solidarité dont la pertinence reste encore à prouver. Si je partage quelques inquiétudes de mes collègues, notamment sur le fait de menacer l'efficacité d'Erasmus en lui faisant couvrir toujours plus d'objectifs politiques, je souhaiterais cependant élargir le champ d'interrogation.

La mobilité pour la mobilité ne conduit à rien. Toujours selon l'article du journal Le Monde seule la mobilité tournée vers des institutions prestigieuses, par exemple, bénéficiera aux jeunes lors de leur insertion dans le monde professionnel. La mobilité comme une fin en soi ne conduit in fine qu'à la fuite des cerveaux et au déracinement, lequel est la source des angoisses identitaires. Il me semble donc que la réflexion sur le futur d'Erasmus devrait se concentrer autour de ces deux questions le développement des opportunités pour les étudiants méritants les moins privilégiés, particulièrement ceux des zones rurales et périphériques, et enfin une nécessaire réflexion sur la question de la fuite des cerveaux et l'enjeu de continuer à rendre nos territoires attractifs pour les jeunes Européens afin que la mobilité ne devienne pas le